magister Matej Tonin, izvolite. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav. jaz se bom opredelil do obeh amandmajev, koalicijskega in našega, zdaj podobno kot Franc Trček bi tudi jaz začel s tem, da imamo v Sloveniji enega najbolj robustnih, elektroenergetskih sistemov, je eden od najbolj zanesljivih na svetu in v tem smislu ne vidimo potrebe po spremembah, kot je uvajanje plačljive primarne regulacije, ta je zdaj, za končne uporabnike brezplačna, je pa res, da jo proizvajalci električne energije, se pravi, tiste elektrarne, ki jo zagotavljajo, vračunajo v svojo ceno storitve, ki jim jo mora plačati sistemski operater, in kar bi se zgodilo, če bo amandma koalicije sprejet, opozarjam na odboru in padel, glasovali smo proti, mislim, da poslanske skupine Levica, SNS in SDS in, in, NSi, kar se bo zgodilo, če bo danes zakon vrnjen v prvotno obliko, je, da bo plačljiva, regulacija, da bo primarna regulacija postala plačljiva, stroške, ki jih bo povzročila za končne odjemalce, pa niso še znani, direktor Elesa, gospod Mrvar je lani, ko je bilo to poskušano prvič, govoril, da bo nekje teh stroškov tam milijon pa pol letno, letos je to oceno že povečal na dva milijona in pol letno, skratka, ni jasno, se bo pa najverjetneje prej ali slej to poznalo na položnicah, kot je Franc Trček prej opozoril, druga stvar, ki je tukaj problematična, je, da niso samo hidroelektrarne tiste, ki zagotavljajo primarno regulacijo, ampak je tudi termoelektrarna oziroma termoelektrarna je znotraj sistema, Holdinga slovenskih elektrarn tista, ki proizvaja minus, torej se bo lahko prek transferja v holdingu ta strošek s položnic prelil prav tja, na to smo opozarjali, in so opozarjali tudi mediji že prvič, ko je bila ta sprememba, na dnevnem redu, to je bilo konec leta dva tisoč sedemnajst, in danes je, zgodba danes se zgodba ponavlja, tukaj bom odprl drugo temo, oni drug amandma, zdaj, prej sem rekel, da je slovenski elektro- energetski sistem eden najbolj robustnih, torej ne rabi takih sprememb, kot je uvajanje plačljive primarne regulacije, ima pa problem, jaz se ne strinjam s tem, da je miks slovenske elektrike trenutno dober, mislim, da je preveč črn, vsaj tretjina, pride iz premoga in da del bo treba čimprej izbrisati, k temu nas ne kličejo samo mednarodne konvencije, ki smo jih podpisali, zadnja v vrsti je pariški podnebni sporazum, k temu nas sili podnebna slika sveta kot taka in v tem smislu smo pa v Levici že na odboru predlagali amandma in ga danes vlagamo ponovno, ki bi, spremenil ta del zakona, kjer se govori o potrdilih o izvoru, bom samo kratko razložil, za kaj gre. Pred časom so s tem zakonom dobili proizvajalci električne energije možnost, da izdajajo, kupone, distributerji te energije pa so lahko zeleni del energije, se pravi, tisti del, ki pride iz obnovljivih virov energije, prodajali v zelenih paketih, se pravi, če bi kdo hotel imeti samo elektriko iz obnovljivih virov, bi lahko pač dobil ta zeleni paket, problem je, da ta stvar ni nikoli zares zaživela, od petdeset in sedemdeset odstotkov teh potrdil o izvoru v bistvu izvozimo, na domačemu trgu pa ta politika ni nikoli zares, zaživela oziroma prišla do do učinkov, zdaj v bistvu skušajo z novim popravkom energetskega zakona stvar reševati tako, da bi jo širili z obnovljivih virov energije na vse vire energije, zdaj, nekako razlog za to je, da naj bi s tem stvar končno spravili v življenje, ampak kar mislimo v Levici, da se bo zgodilo, je, da se bo prvotni namen te politike, se pravi, možnost posebnega brandinga zelene energije spremenila v to, da bo, da bodo lahko pač elektro distributerji prodajali pakete kakršnekoli energije, ne vem, slovenska energija, pa je lahko noter cel miks vključno s s TEŠ-em, ne, jedrska energija in tako naprej, skratka, mi vidimo smisel predvsem v tem, da se ohrani, to, kar je bilo prvotno mišljeno, to je pač podpora, dodatni branding zeleni energiji, tako stališča osveščanja ljudi, in možnosti izbire, kot stališča subvencioniranja ali pa, nekako nagovarjanja ljudi k temu, da prispevajo malo več, zato da se gradijo obnovljivi, viri energije, s tem bomo dobili potreben pospešek pri gradnji teh obnovljivih virov, tukaj moram opozoriti, da bomo en cilj v kratkem, najverjetneje zgrešili, namreč Slovenija se je v okviru direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov zavezala, da bo do leta dva tisoč dvajset dosegla petindvajset odstotnih točk deleža obnovljivih virov energije, zdaj ga dosegamo enaindvajset in pol, in nič ne kaže, da se bo to popravilo, v zadnjih letih smo glede obnovljivih virov energije napredovali zgolj za odstotek, tako da jaz mislim, da moramo v prihodnosti vse napore vlagati v to, da se, možnost izkoriščanja obnovljivih virov energije čimbolj izkoristi, zato pa ne bodo dovolj samo državne investicije, treba bo prepričevati tudi ljudi, a da sami vlagajo, kar smo mi predlagali s tako imenovanim, net meteringom, ki je zdaj v zakonu, in ta del pozdravljamo, in drugič, da kot odjemalci, seveda, če so pripravljeni plačati malo višjo ceno za električno energijo, tudi s tem pripomorejo, k širitvi obstoječih kapacitet obnovljivih virov energije v Sloveniji. Hvala. Hvala, gospod poslanec, besedo imate magister ...